Gospodine predsjedniče, u potpunosti podržavam ovaj prijedlog jer su ciljevi koje postavlja nužan preduvjet za uspostavu istinski slobodnog tržišta, zbog čega je ova zajednica između ostalog i stvorena. No moraju postojati određene političke i pravne pretpostavke da bi ovako kvalitetna direktiva sutra bila doista provođena diljem Europske unije. Radi se dakako o neovisnosti i učinkovitosti pravosudnih sustava država članica, ali i o postojanju poštene i uravnotežene poslovne klime u kojoj povreda propisa tržišnog natjecanja predstavlja incident, a ne modus operandi. Nažalost, moram konstatirati kako u nekolicini država članica te pretpostavke nisu zadovoljene pa očekujem da će ovako kvalitetna direktiva u tim dijelovima zajednice još neko vrijeme ostati mrtvo slovo na papiru. Moja Hrvatska je samo jedna u nizu država u kojima politički establishment već godinama pogoduje velikim igračima na tržištu nauštrb malih koje se sustavno uništava. To nije slučajnost, već se radi o jasnoj sprezi politike i velikog biznisa koja se očituje kroz neopravdane zakone i njihovu selektivnu provedbu. Bez reforme pravosuđa kao preduvjeta za istinsku borbu protiv korupcije ovaj kvalitetan okvir neće dati značajnih rezultata, a tržište će još neko vrijeme ostati zagađeno s onima koji političkim pogodovanjem ostvaruju značajnu prednost nad poštenim malim i srednjim poduzećima.